Señora Presidenta, señores Comisarios, cuando se habla de nueva forma de trabajo, millones de europeos se preguntan si esas nuevas formas de trabajo van a ser con derechos o con peores derechos que las viejas formas de trabajo.

Señores Comisarios, ¿no creen que ha llegado el momento de adoptar una posición fuerte por parte de la Comisión, una posición clara ante los ciudadanos europeos diciendo que el futuro va a ser igualmente responsable de la flexibilidad necesaria para las empresas y de la seguridad que piden también los trabajadores y las empresas, que tiene que haber un equilibrio entre esas dos variables y que no puede haber en el futuro peores condiciones que el pasado? Señor Comisario, ¿para cuándo una directiva marco, para cuándo un compromiso de la Comisión de que las nuevas formas serán también formas con derechos?